Es war einfach an der Zeit, die Schiffssicherheit auch bezüglich Materialien und Digitalisierung auf einen neuen Stand zu bringen, und das ist hiermit passiert.

Da ist es wirklich sehr notwendig, dass wir jetzt eine Lösung gefunden haben, die nicht nur aktuell den Gegebenheiten angepasst ist, sondern auch weniger Bürokratie bedeutet, Vermeidung von Dopplungen mit sich bringt, also gleichzeitig auch eine bessere Rechtsetzung bedeutet. Das ist das, was die neue Kommission angestrebt hat.